Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident! Sie werden verstehen können, dass ich mich als Chefin einer Fraktion in diesem Haus natürlich auch freue, dass es uns Frauen geglückt ist, den Frauen an der Spitze der Europäischen Union jetzt insgesamt mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Wir legen aber Wert darauf, dass es nicht nur zahlenmäßig eine Berücksichtigung von Frauen gibt. Sie können sicher sein, wir werden Sie dabei unterstützen, diese Frauen auch in einflussreiche Positionen innerhalb der Kommission zu bringen. Wir wollen nicht nur eine Pro forma Berücksichtigung.

Ich würde Ihnen empfehlen Schlagen sie Herman Van Rompuy vor, freiwillig in die Fraktionen dieses Hauses zu gehen, sich bekannter zu machen. Die Belgier sind sehr stolz auf ihn, das höre ich von überall.

Wir ziehen zu wenig konsequente Schlüsse aus unseren Diskussionen.

Die Europäer haben sich aber von diesen Empfehlungen im Laufe der Zeit mehr und mehr zurückgezogen. Meine Analyse des Kernproblems dahinter ist immer wieder, dass der Klimaschutz als Last empfunden wird und dass man die Chancen, die in einer konsequenten Klimapolitik liegen, nicht erkennt.

Die Lissabon Strategie hat eigentlich schon lange auch die Aufgabe, nachhaltige Entwicklung voranzubringen.

Umwelt, soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit sind immer zulasten von alten, meiner Meinung nach überkommenen industriepolitischen, wirtschaftspolitischen, sogar forschungspolitischen Prioritäten an den Rand gedrängt worden. Wenn Sie jetzt vorhaben, beim nächsten Gipfel zu entscheiden, dass wir im Frühjahr die revidierte Lissabon Strategie verabschieden, fehlt uns Zeit für eine Analyse der Schwächen einer meiner Meinung nach gescheiterten Lissabon Strategie.

Warum haben wir so viele soziale Probleme, Arbeitsmarktprobleme in der Europäischen Union? Die Lissabon Strategie vorzubereiten, die Revision ohne sorgfältige Reflexion, ohne Selbstkritik, ohne einen echten Konsultationsprozess wie er von Gewerkschaften und auch der Social Platform eingefordert wird vorzunehmen, halten wir für nicht gut, denn diese Lissabon Strategie ist für uns alle, für die Perspektive der Union sehr wichtig.

Es klingt wie viele der großen Programme gut, was immer wieder dazu gesagt wird, was sich in den allgemeinen Erwägungen befindet. Aber meine Fraktion hat den Eindruck, dass die Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit in eine Schieflage gerät.